Señor Presidente, señora Comisaria, el 27 de marzo recibí formalmente la propuesta legislativa sobre Europol que lanzó la Comisaria señora Malmström y, rápidamente, Señorías, me di cuenta del desafío que suponía esta propuesta de Reglamento, ya que, por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento, junto con el Consejo, decidiría la estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Europol. Para conseguir este objetivo legislativo he impulsado más de sesenta reuniones con diferentes actores y, entre ellas, me gustaría destacar las mantenidas con la Comisión Europea y con su Comisaria, con representantes de Europol, con representantes de los Estados miembros, con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, con representantes de los Parlamentos nacionales y, sobre todo, multitud de reuniones con mis colegas los ponentes alternativos. Hemos querido hacer una Europol para veintiocho Estados miembros y lo hemos querido hacer entre todos. Y, para ello, hemos realizado un trabajo meticuloso junto con los ponentes alternativos.

He mantenido reuniones monográficas con los ponentes alternativos que abarcaban los temas más importantes de la propuesta de Reglamento que habíamos previamente seleccionado y diferenciado el rechazo a la fusión entre Cepol y Europol

la gobernanza de Europol el control parlamentario el afianzamiento del papel de las unidades nacionales y el refuerzo de un sistema garantista de protección de datos más eficaz y más seguro. Como resultado de estas reuniones acordamos treinta y dos compromisos, de los cuales quiero destacar el rechazo a la fusión entre Europol y Cepol, debido a que sus objetivos y tareas están muy diferenciados en el espacio de libertad, seguridad y justicia —y quiero informar, además, de que este asunto solo lo apoya un grupo político de la Cámara—. La creación de un mecanismo de control de las actividades de Europol por los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos de la Unión, es decir, el Parlamento Europeo junto con los Parlamentos nacionales, y ello a través de una estructura, de un grupo conjunto de control parlamentario, tal y como viene determinado en el artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El establecimiento, asimismo, de un robusto sistema de protección de datos, gracias a que por primera vez el escrutinio del tratamiento de datos por parte de Europol lo va a realizar un órgano independiente —como es el Supervisor Europeo—, que lo desarrollará en estrecha cooperación con las autoridades de control de los Estados miembros y la autoridad común de control, lo que asegurará que los datos personales de nuestros ciudadanos se tratarán de una forma más garantista y segura, como he venido reclamando desde la aprobación de la Decisión del Consejo. Por otra parte me gustaría subrayar que, verdaderamente, lo importante de este informe es conseguir que la función que tiene Europol como apoyo y refuerzo de las autoridades policiales de los Estados en la lucha contra la delincuencia sea cada vez más eficaz y más efectiva. En la actualidad, como saben, las actividades de las redes de delincuencia organizada cada vez son más complejas y diversas...

Los terroristas cooperan de manera transfronteriza para preparar atentados. La delincuencia en Internet sigue creciendo y, aunque el euro es una moneda muy segura, su falsificación ha causado un perjuicio financiero de al menos 500 millones de euros desde su introducción. Y los grupos de delincuencia organizada tienen como objetivo maximizar sus ganancias y, para ello, cometen múltiples delitos, como la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y de armas de fuego, el fraude o la ciberdelincuencia. Y, a pesar del empeño puesto por los servicios nacionales de toda la Unión, los éxitos no llegan si se actúa aisladamente.